Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, mes chers collègues, dans le préambule, la libre circulation des marchandises est présentée comme une liberté fondamentale.

Cet abus de langage illustre pourtant à merveille la doctrine ultralibérale des institutions européennes et de cet hémicycle. La liberté de circulation des marchandises n'est pas, et ne sera jamais, une liberté fondamentale elle reste une facilitation économique, fruit d'accords commerciaux, douaniers et internationaux et c'est tout. Considérer les Européens comme des consommateurs et l'Europe comme un marché ne résoudra jamais le déficit profond de crédibilité et de légitimité de l'Union européenne.

La libre circulation totale des marchandises n'est pas une fin en soi. Elle peut être un outil efficace de développement, uniquement si elle s'inscrit dans le strict respect des intérêts nationaux. Restreindre le champ d'action des États membres est une erreur et à rebours du bon sens économique. La rigidité de cette vision matérialiste et ultralibérale de l'Europe n'apporte que des déséquilibres économiques et sociaux préjudiciables à la sécurité des consommateurs et au respect des spécificités nationales.

Il est indigne de résumer ce continent à un marché peuplé de consommateurs. Je considère avec mon groupe politique, faisant écho à l'irrésistible ascension des idées patriotes dans tous les États membres, que l'Europe et les Européens méritent mieux que ce projet désincarné, froid et ennuyeux.